De demonstraties in Turkije mogen dan relatief plots lijken te zijn ontstaan, maar dat kan niet gezegd worden van de islamiseringsagenda en repressie van het regime van Erdogan. Er is hier door velen, inclusief de Partij voor de Vrijheid, voor gewaarschuwd. Maar de Europese Unie is blind voor de realiteit. Erdogan waant zich ondertussen een Ottomaanse sultan en voelt zich hierin gesterkt door de slappe houding van de Europese Unie. In een eerdere verklaring stelt mevrouw Ashton dat de EU vastbesloten is om de dialoog met Turkije aan te halen.

En wat doet de EU?

Genoeg is genoeg! Wat de PVV betreft is Erdogan absoluut niet welkom in Brussel! De EU is geen knip voor de neus waard als zij deze islamist toch nog een uitnodiging stuurt!